Monsieur le Président, chers collègues, on l'a entendu ce matin encore, dans un autre débat l'Europe a décidément du mal à parler d'une seule voix, même sur les jus de fruits.

De son côté, l'Espagne et la région de Valence premier producteur européen d'oranges à jus, voyait d'un bon œil son mélange avec la mandarine.

Car l'Europe est en fait un marché très attractif nous buvons chaque année 300 millions de litres de jus d'orange, soit la moitié de la consommation mondiale.

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, j'appuie l'excellent compromis finalement obtenu, privilégiant la qualité des produits mais aussi la parfaite information du consommateur. Dorénavant et nous avons durement mené ce combat, beaucoup avec Carl Schlyter il sera interdit de donner à un jus ou à un nectar le nom d'un ingrédient mineur jus de fraise, par exemple, pour une boisson où le fruit principal serait en réalité la pomme.

C'est donc un véritable changement de paradigme, avec une période d'accoutumance pour les uns et pour les autres. Autre disposition clé, cette fois en termes de santé l'interdiction, désormais, d'ajouter du sucre dans les jus de fruits.

Il était important, enfin, que la directive maintienne les spécificités nationales à travers la dénomination sans équivoque des produits jus de fruits, jus de fruits à base de concentré ou encore nectar. Je terminerai par un appel pressant à la Commission et au commissaire, en particulier à son influente direction de l'agriculture les producteurs européens de fruits et de légumes souffrent.